Madame la Présidente, Madame la Haute représentante, à l'heure où les États Unis réinventent à leur guise le droit international, je salue la sobriété juridique et la constance européenne. Conformément au droit international, le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne réitère ses positions. Elle distingue Israël de ses colonies implantées en Cisjordanie, à Jérusalem Est et sur le plateau syrien du Golan, c'est essentiel. Nous le savons, la colonisation est un frein réel à la paix.

il lui appartient désormais de l'appliquer et de le faire respecter, car elle en a les moyens. Il appartient à la Commission de s'assurer que les États membres respectent l'étiquetage des produits des colonies.